Procesul de implementare a Sistemului de informații Schengen de a doua generație este întârziat și se pare că nu va putea avea loc înainte de sfârșitul anului 2011. Prin urmare, doresc să întreb Comisia care sunt repercusiunile asupra calendarului de aderare a țărilor care nu sunt încă incluse în spațiul Schengen. Este inacceptabil faptul că, în acest moment, Comisia nu poate da o dată precisă pentru începerea funcționării SIS II, ceea ce provoacă îndoieli semnificative asupra gestionării acestui proiect.